La situación, digámoslo claramente, no es buena. Y no lo es, porque la pandemia nos ha sacudido de una forma imprevisible. Pero también la COVID ha hecho más patente la necesidad de abordar otros problemas que llevamos mucho tiempo arrastrando. Y me refiero, por ejemplo, a la gestión común de la migración, que nos hubiera ahorrado la situación y el episodio vergonzoso de Moria. Me refiero a los instrumentos incompletos para gestionar el euro. Me refiero a unos recursos propios que hoy son minúsculos. Pero hay algo en lo que sin duda hemos acertado. Y es que la respuesta a esta crisis no va a ser la misma que en el 2008. Porque esta vez daremos una respuesta centrada en las personas y en la solidaridad. No en la austeridad, no en la macrocondicionalidad.

Y yo le agradezco los esfuerzos que ha hecho por escuchar a este Parlamento. Hace un año ni usted ni yo hubiéramos imaginado lo que iba a suceder. Al gran reto de la transformación ecológica y digital, se suma ahora la necesidad de afrontar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la COVID, que son muchos, y además hacerlo en un contexto de total incertidumbre. Y si no lo gestionamos bien, corremos el riesgo de alimentar los discursos antieuropeos y antisistema. Pronto comenzará la Conferencia sobre el Futuro de Europa y tenemos que ver cuáles son los resultados, pero no podemos esperar a sus conclusiones. La gente nos espera.

Y lo peor que podemos hacer es decepcionarles. Llevamos décadas hablando de recursos propios y de fiscalidad europea, del impuesto de transacciones financieras, por ejemplo. Porque es totalmente inaceptable que el peso de la recaudación fiscal en Europa caiga sobre la renta y los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, y no sobre los grandes movimientos financieros y los especuladores. Hay otras propuestas también sobre las que debemos hablar. Pero tenemos que decidir, porque solo así podremos invertir en la transición ecológica y digital, atendiendo también a la dimensión social, sin dejar a nadie en el camino. Ahora es el momento de invertir en esa Europa resiliente que nos ha planteado la prospectiva estratégica. Nos alegra que haya asumido el objetivo vinculante de reducir al menos el 55 de los gases de efecto invernadero antes del 2030. Mi Grupo lleva mucho tiempo luchando por eso. Pero no olvidemos que el cuidado de las personas también forma parte de la sostenibilidad. Y, ahora más que nunca, debemos insistir en una estrategia contra la pobreza, que incluya la Garantía Infantil y una Directiva marco para el salario mínimo. La Presidencia alemana ha asumido nuestra propuesta del sistema de ingreso mínimo que esperamos salga adelante. Ahora debemos reformar la gobernanza económica. Suspender el pacto fiscal hasta 2022 fue una decisión acertada y ahora debemos abrirnos también a una posible regla de oro para la inversión sostenible. Esta crisis amenaza a nuestras sociedades porque puede abrir brechas insalvables. La cohesión social es una de nuestras señas de identidad, de la que nos orgullecemos en Europa, y debemos protegerla. Así como debemos proteger a un sector de la cultura, muy castigado, que es otro elemento de cohesión social también y de identidad compartida y de integración. Usted ha hecho referencia, señora Von der Leyen, al Bauhaus europeo y yo le propongo hoy la creación de un bono o carné cultural europeo destinado a jóvenes y desempleados, en coordinación con los Estados miembros. Será un instrumento para reforzar el tejido cultural europeo y estimular una ciudadanía europea madura y crítica. Señorías, hay una decisión fundamental que tenemos pendiente, con toda franqueza, y es la de nuestros valores. Es alarmante ver el deterioro del Estado de Derecho en algunos países miembros. No vale solo con levantar la voz, tiene que haber consecuencias. No hay democracia sin independencia judicial. Y es inadmisible que haya ciudades en la Unión que se declaren libres de LGTBI. Es una deriva muy peligrosa que hay que atajar y exigimos al Consejo que adopte una posición común de forma inmediata para empezar la negociación del mecanismo del Estado de Derecho. Decía, al principio de mi intervención, que el estado de la Unión no es bueno, pero también, déjenme que sea sincera, no veo ningún otro lugar del mundo donde yo quisiera vivir en este momento. Precisamente porque tenemos la capacidad, los valores y las instituciones que pueden hacer frente a esta crisis de manera solidaria y eficaz, yo me niego a resignarme.

La ciudadanía tiene muchas esperanzas puestas en nosotros. Por favor, no les defraudemos.